ese es el problema que tenemos con respecto a cómo va usted, o sea, cómo va el Banco Europeo de Inversiones dando cuenta de las inversiones que desde el presupuesto europeo van llegando. Es decir, tenemos la impresión, cada vez más ―y los ciudadanos con nosotros―, de que el presupuesto de la Unión es cada vez más pequeño y de que se reduce su capacidad de subvenciones, ayudas directas ―en fin, de fondos― y, en cambio, una parte, que cada vez se nos antoja más importante, pasa o se traspasa a su banco, al Banco Europeo de Inversiones.

No nos gustó que, con la premura y la poca participación antes de la adopción del FEIE por el propio Parlamento Europeo, hubiera algunos errores como el proyecto Castor, que usted conoce bien y del que todavía tendremos que hablar en la Comisión de Control Presupuestario. También seguimos teniendo continuas quejas, por parte de las pymes y de las administraciones locales, de que los proyectos que ustedes generan o gestionan tienen que ser proyectos de una enorme cuantía.

78. Yo